Hvala za besedo in hvala za vprašanje. Bom pohitel najprej s tem našim MOP-ovskim delom da, bo še nekaj časa ostalo za kolega iz financ. Zdaj, kar se tiče stanovanjske politike, mi trenutno, preurejamo oziroma osvežujemo gradbeni trojček, takoj potem se pa lotimo stanovanjske zakonodaje. Pri tej spremembi stanovanjske zakonodaje si želimo sledečih stvari. Kot prvo, stanovanjski sklad se bo ukvarjal le še z najemnimi stanovanji, torej ne bo stanovanjski sklad ne bo več gradil za prodajo, ampak le za najem. V tem smislu bo tudi naše ministrstvo pomagalo tako državnemu stanovanjskemu skladu kot tudi občinskim s subvencijami iz, podnebnega sklada. Namreč, s podnebnega sklada bomo namenili, denar za gradnjo lesenih blokov, na ta način zaobjamemo tri probleme oziroma, omogočamo tri rešitve. Prvo je to, da pomagamo javnim stanovanjskim skladom, zato, da lahko zgradijo več stanovanj. Kot drugo, naslavljamo podnebne cilje. Namreč leseni bloki, so primerni za boj proti podnebnim spremembah, zaradi tega, ker skladiščijo, toplogredne pline in jih ne proizvajajo, kot recimo betonske gradnje, in pa tudi na ta način spodbujamo razvoj naše lesne industrije. Poleg tega bomo, kar je pa zelo pomembno za tudi za občinske, stanovanjske sklade, spremenili neprofitno najemnino v stroškovno. Namreč problem neprofitne najemnine do sedaj je bil, kot se je izkazalo, da na ta način stanovanjski skladi niso mogli dobiti dovolj sredstev za gradnjo novih stanovanj. Mi bomo to najemnino spremenili v stroškovno, ta del razlike med neprofitno in stroškovno pa bo po novem krila država skozi stanovanjski dodatek, zato da na ta način, zaščitimo tudi tiste ranljivejše skupine, ki so, od te neprofitne najemnine odvisne oziroma ki jo potrebujejo, tako da na ta način dve dve stvari rešimo. Poleg tega bomo spodbujali, druge oblike, kot so stanovanjske zadruge, kar je tudi pomembno na v v modelu stanovanjskih zadrug lahko vstopite kot država ali pa občine recimo s s svojim zemljiščem, skozi stanovanjsko zadrugo pa se potem ta stanovanja zgradijo. Poleg tega bomo predlagali tudi garancijo države pri najemu kreditov, kar bo zelo dobrodošlo pri mlajših, pri mladih družinah, predvsem tistih, ki, težje dobijo danes kredit zaradi tega, ker, niso zaposleni za določen čas. Mi bomo predlagali, da država garantira za take kredite. V primeru, da se potem res zgodi, da nekdo ne more tega kredita odplačati, bo vstopila država, to stanovanje bo šlo na javni stanovanjski sklad, oseba oziroma družina pa lahko ostane v tem stanovanju in plačuje potem stroškovno najemnino.